Monsieur le Président, le règlement concernant les mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane comporte deux volets un volet coopération au développement et un volet institutionnel qui a trait au pouvoir codécisionnel du Parlement européen.

En tant que rapporteur, conformément au mandat fixé par la conférence des présidents de notre Parlement, et en vertu des décisions arrêtées tant au niveau de la commission du développement que de la délégation du Parlement européen à la conciliation, j'ai, tout au long des huit trilogues avec le Conseil et la Commission, respecté les deux lignes rouges suivantes. Premièrement pas question de renoncer au traitement d'égalité entre le Parlement et le Conseil en matière de fixation des priorités pour la programmation financière. Deuxièmement dans le même esprit, pas question de renoncer aux prérogatives de scrutin démocratique du Parlement européen dans le cadre de cet instrument et de créer un fâcheux précédent pour l'avenir.

Dans sa majorité, la délégation a voté pour le projet de compromis tel qu'il vous est soumis. Une forte minorité, cependant, n'a pas appuyé le compromis négocié dans le cadre de la conciliation. En ma qualité de rapporteur et en tant que démocrate qui respecte les majorités, je me trouve dans l'obligation de vous transmettre les résultats de nos délibérations, ce qui a été fait. Mon interprétation personnelle de la déontologie parlementaire m'interdirait de passer cette évidence sous silence. La même déontologie m'autorise toutefois à vous dire qu'à titre personnel, je trouve les résultats très insatisfaisants. Pourquoi? Je trouve les résultats insatisfaisants parce qu'en cas d'adoption du compromis par le Parlement, celui ci risque de créer un fâcheux précédent.

Le Parlement européen obtient l'information et le Conseil, seul, décide sur une proposition de la Commission. Ceci ne constitue pas un pas en avant. Ceci constitue deux pas en arrière un premier pas en arrière par rapport au traité de Lisbonne, un deuxième pas en arrière par rapport à la situation antérieure au 1er décembre 2009, date de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. En effet, jusqu'en 2009, le Parlement européen avait, dans le cadre d'une procédure négative, la possibilité de confronter la Commission avec les vues du Parlement. Cette procédure avait un effet suspensif. Aujourd'hui, plus rien de tel.

Ici, on fait deux pas en arrière. À vrai dire, on recule. C'est la raison pour laquelle je ne pourrai pas voter pour ce rapport. Ce faisant, je concède qu'il s'agit pour moi d'une décision extrêmement difficile, mais je suis prêt à l'assumer, parce ce que je ne voudrais pas contribuer à créer un fâcheux précédent pour les négociations à venir portant sur les pouvoirs du Parlement européen en matière de financement des instruments de la politique extérieure.